Doamna președintă, astăzi am avut o dezbatere care arată cât de departe suntem unii de alții. Mai mult decât atât, constatăm că se lărgește nivelul de ambiții de proiecte noi și se micșorează resursa de finanțare a proiectelor vechi și noi.

Soluția corectă este ca atât Consiliul, cât și Comisia să țină cont de punctul de vedere al Parlamentului o finanțare de 1,3 pentru a ne putea permite menținerea programelor de coeziune a politicii agricole comune și mai ales, pentru a putea implementa și noile programe extrem de importante. Aș mai face o ultimă observație este nejustificată reticența contributorilor neți.